Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Aber das ist das, was wir erreichen konnten, und es ist ein großer Fortschritt.